Am votat pentru această rezoluție, pe care o consider importantă, pentru că ea constituie un semnal de alarmă timpurie cu privire la derapajele democratice din Europa și, respectiv, din Ungaria. Cred că actuala criză poate fi soluționată numai cu o coeziune în jurul valorilor care ne au unit. Standardele democratice, libertatea de exprimare, libertatea presei, libertatea individuală și regulile constituționale sunt vitale pentru viitorul Europei.

Cred că orice derapaj de la ordinile constituționale și democratice, de la tratatele europene și de la libertățile individuale trebuie sancționat și cred că Ungaria înțelege că acest Parlament este Parlamentul care, în continuare, rămâne gardianul acestor valori.